Pane předsedající, v souvislosti s touto zprávou bych chtěla podpořit úspěšný program ERASMUS, který napomáhá mobilitě a mnohojazyčnosti studentů při vysokoškolském vzdělávání. Chci dále zdůraznit, že aby mohla Evropa čelit stále rostoucí konkurenci na asijských trzích, je nutné využít veškerého možného potenciálu ve vědě, výzkumu a inženýrských profesích. Zde mám tedy hlavně na mysli také nevyužitý potenciál žen, které působí na akademické půdě, a žen, které působí ve vědě. V našem století neexistuje žádný přesvědčivý důvod, proč ve volbě studijního oboru a následně i na trhu práce stále setrvává horizontální segregace na základě pohlaví. Asi proto, že bohužel i na akademických půdách a ve vědě se často setkáváme s tradičními představami o rozdělení genderových rolí, jež pak představují platnou společenskou normu. Jsem však plně přesvědčena, že prolomení panujících struktur a tradičních představ se nám nepodaří na základě kvót.